Emigracja w Europie na masową skalę ma charakter przede wszystkim zarobkowy, nie zasiłkowy. Wielkie projekty wymagają wielkiej wyobraźni. Unia Europejska jest takim projektem. W tej chwili tej wyobraźni zabrakło. Uważam, że skala różnic na kontynencie i ogromne dysproporcje między państwami członkowskimi są naszą wspólną porażką i one są faktyczną przyczyną poszukiwania pracy dla siebie i źródła życia dla swoich rodzin w innych państwach. Fakty są oczywiste. Myślę, że Unia to również przestrzeganie elementarnych zasad i dotrzymywanie umów. Można te umowy zmieniać, każde państwo ma takie prawo, również Wielka Brytania, ale robi się to w określony sposób, nie poprzez atak i niszczenie elementarnych reguł, również reguł ważniejszych niż Unia Europejska.